Als Vergewaltigung in der Ehe endlich als Straftat tituliert wurde war das Gender Ideologie, oder war es Fortschritt?

Ich appelliere an Sie Seien Sie ehrlich mit Ihren Wählerinnen und Wählern! Seien Sie ehrlich Es handelt sich um einen Initiativantrag, es ist kein legislativer Antrag! Seien Sie ehrlich Es wird nicht sofort in nationales Recht umgesetzt, sondern es ist eine Botschaft. Es ist eine Botschaft, die von diesem Haus ausgeht. Und seien Sie ehrlich, behaupten Sie nicht Dinge, die niemals in dem Bericht stehen! Ich habe heute mehrfach das Wort Leihmutterschaft gehört. An keiner Stelle und zu keiner Minute wurde in den Berichterstattertreffen über Leihmutterschaft gesprochen oder gar etwas in den Bericht geschrieben. Seien Sie ehrlich, wenn es darum geht! Ich habe heute erlebt, dass die Ideologie auf Ihrer Seite ist, nicht auf unserer Seite. Ich habe aber auch einen Appell an alle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus Mit dem Ergebnis 20 Ja Stimmen und 12 Nein Stimmen wurde der den Bericht gemeinschaftlich es ist nicht mehr mein Bericht allein, sondern es ist unser Bericht

Ich appelliere an Sie, dass Sie morgen die alternative Entschließung der EVP zurückweisen und über den Bericht, der gemeinschaftlich über Monate hinweg entwickelt wurde, abstimmen. Und ich habe einen Appell an Sie, Frau Kommissarin Der Bericht ist für Sie die Grundlage, und dann beginnt in Ihrem Haus die Arbeit. Dann beginnt in Ihrem Haus die Arbeit, dass die Kommission sich mit einer Strategie auf den Weg macht. Und ich möchte von dieser Seite aus von meiner Seite, aber auch vom ganzen FEMM Ausschuss Ihnen jede Unterstützung zusagen, die Sie brauchen. Der Bericht hier, der von der Bürgerschaft Europas verabschiedet wird, ist der erste Schritt.